Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi europeni, ridicați României mecanismul de cooperare și verificare.

Cetățenii români se întreabă, și pe bună dreptate, dacă acest mecanism de cooperare și verificare nu a fost folosit, în toți acești ani, împotriva unor persoane publice, drept pretext. În același timp, România și a îndeplinit recomandările pe care ultimul raport MCV, cel din noiembrie 2017, le făcea țării noastre. Mai mult, România este țara care urmează să preia de la 1 ianuarie 2019 președinția Consiliului Uniunii Europene, iar neridicarea mecanismului până la această dată va șubrezi puterea de negociere a Uniunii Europene în cadrul BREXIT ului. România a suferit destul și pe nedrept, ca imagine, din cauza acestui mecanism, care acum trebuie de urgență ridicat pentru că absolut toate condițiile tehnice ale ridicării au fost deja îndeplinite. Țări ca Olanda, Franța și Finlanda folosesc MCV ul împotriva țării mele ca argument al neaderării României la Schengen.